lögum númer níutíu og níu nítján hundruð níutíu og þrjú um framleiðslu verðlagningu og sölu á búvörum frumvarpið lýtur fyrst og fremst að því að það sé markaður

í framleiðslu landbúnaðarvara og einnig líka til að tryggja gæði varanna og þessi markmið fari saman við stefnu stjórnvalda í landbúnaðarmálum og einnig líka

heildargreiðslumarki einkahlutafélag getur því aðeins verið handhafi réttar til beingreiðslna samkvæmt greiðslumarki að ábúandi á viðkomandi lögbýli eigi að minnsta kosti tíu prósent hlutafjár og fari með að minnsta kosti fimmtíu prósent atkvæða í félaginu þetta frumvarp var lagt fram á síðasta þingi en komst ekki á dagskrá og því er það endurflutt hér með þeirri greinargerð sem ég nú rek á árunum nítján hundruð níutíu og sex til tvö þúsund og fjögur fækkaði kúabúum á íslandi úr tólf hundruð níutíu og eitt í átta hundruð fimmtíu og fjögur eða um þrjátíu og fjögur prósent nýjustu tölur sýna fyrir árið tvö þúsund og fimm að fjöldi kúabúa á landinu er kominn niður fyrir átta hundruð meðalframleiðsla á bú jókst á sama tíma um sextíu og sjö prósent þessari þróun hefur fylgt mikil tilfærsla á greiðslumarki í mjólkurframleiðslu og verð á greiðslumarki hefur að sama skapi hækkað gífurlega hin síðustu ár mesta hreyfingin á greiðslumarkinu er hjá stærri búunum eins og sést á því að í árslok tvö þúsund og þrjú voru þau hundrað fjörutíu kúabú sem höfðu hvorki keypt né selt greiðslumark frá árinu nítján hundruð níutíu og tvö að meðaltali með rúmlega sextíu og fimm þúsund lítra sem er rétt rúmur helmingur af framleiðslu meðalbúsins árið tvö þúsund og þrjú þá var enn um fjórðungur kúabænda í landinu með greiðslumark innan við hundrað þúsund lítra af þessu sést greinilega að það eru stærri búin sem stækka mest margar ástæður eru fyrir samþjöppun undanfarinna tíu til tólf ára á greiðslumarki í mjólk þar má nefna kröfur um hagræðingu ný viðhorf til aðbúnaðar búfjár auknar gæðakröfur til mjólkurframleiðenda fólksfækkun í sveitum fækkun mjólkursamlaga vélvæðingu í búskap og síðast en ekki síst hið geysiháa verð á greiðslumarki og hækkandi verð á bújörðum á frjálsum markaði á hinn bóginn verður ekki fram hjá því litið að réttur til beingreiðslna það er greiðslna sem ríkið greiðir til framleiðenda vegna mjólkurframleiðslu er takmörkuð auðlind það er hún er bundin í samningum við ákveðið fjármagn miðað við ákveðinn fjölda lítra mikil eftirspurn og hátt verð hafa að undanförnu breytt miklu um möguleika þeirra sem vilja starfa við kúabúskap til að hasla sér völl í greininni ekki er einungis að nýliðun sé nær útilokuð því svo mikið fjármagn þarf til að bæta verulega við greiðslumark hvers starfandi bús að sífellt færri eiga þess kost nema með mikilli skuldsetningu enda eru mörg kúabú nú á landinu orðin afar skuldsett þróunin minnir því óneitanlega sífellt meir á framvindu mála í sjávarútvegi eftir að verslun með aflamark var gefin frjáls ekki þarf að tíunda hér þær harðvítugu deilur sem urðu og standa enn um eignarhald á veiðiheimildum í sjávarútvegi og það mál er reyndar óleyst enn en við vitum að margar byggðir blæða fyrir þá stefnu sem þar ríkir ljóst er að viðlíka ástand í landbúnaði mundi gerbreyta viðhorfum landsmanna til stuðnings við innlenda framleiðslu en það hefur bærileg sátt ríkt

fremst á þeim grunni að hún sé í höndum fjölskyldubúa en ekki verksmiðjubúa sem þekkt eru frá ýmsum öðrum löndum það

í fjölskyldurekstri í öllum meginatriðum jafnframt liggur í augum uppi að þróun mjólkurframleiðslunnar í átt til færri og stærri búa fylgir vaxandi áhætta eftir því sem sú samþjöppun gengur lengra áföll af einhverju tagi hjá örfáum stórframleiðendum geta sett framboð á innlendum mjólkurvörum í uppnám þegar einstök bú standa undir mjög stórum hluta mjólkurframleiðslunnar í landinu hér er því lagt til að sami handhafi geti að hámarki farið með eitt prósent af heildargreiðslumarki í þessari búgrein velta má fyrir sér hversu hátt slíkt hlutfall á að vera markmið frumvarpsins er að takmarka samþjöppun á rétti til beingreiðslna og koma í veg fyrir að hátt verð á greiðslumarki geri minni framleiðendum ókleift að stækka við sig enn fremur að stuðla að því að þeir fjármunir sem ætlaðir eru til að treysta undirstöður búvöruframleiðslunnar byggð og atvinnulíf í dreifbýli skili sér til starfandi bænda en séu ekki teknir til annarra nota af kaupsýslumönnum þessi mál hafa mjög verið til umræðu meðal bænda og má í því sambandi benda á erindi frá búnaðarsamband skagfirðinga og svínaræktarfélagi íslands og búnaðarþing hefur einnig ályktað um ákveðna þætti þessa máls svo og landssamband sauðfjárbænda ég ætla hér með leyfi forseta að vitna aðeins í þessar ályktanir sem snerta þetta í erindi til búnaðarþings í janúar tvö þúsund og fjögur ályktar búnaðarsamband skagfirðinga svo bændafundur haldinn í svaðastöðum tuttugasta og fyrsta janúar tvö þúsund og fjögur beinir eftirfarandi til búnaðarþings og búgreinafélaga nú liggur fyrir að gera og eða endurskoða samninga um rekstrarumhverfi fyrir nautgriparækt sauðfjárrækt og loðdýrarækt í þeirri samningagerð telur fundurinn að meginmarkmið eigi að vera fyrsta að það fjármagn sem ríkið leggur fram verði notað til að viðhalda og efla byggð í sveitum landsins annars stuðla að því að fjármagnið renni til framleiðslunnar á hverjum tíma og verði raunverulegar tekjur fyrir starfandi bændur því er þessi ályktun hér sett fram að þær beingreiðslur sem renna til dæmis til mjólkurframleiðslunnar eru bundnar við framleidda lítra og þar er ekki nein takmörkun í sjálfu sér á stærð búa til þess að njóta réttar til þess fá þessar beingreiðslur og við samþjöppun á framleiðsluréttinum þýðir það að þá verði bara færri framleiðendur og byggðin getur af þeim orsökum skroppið saman það er þetta sem búnaðarsamband skagfirðinga er að álykta um að það geti ekki verið beinn tilgangur ríkisins með beingreiðslum að setja bú með beinum eða óbeinum hætti í eyði svínaræktarfélag ísland ályktaði í mars tvö þúsund og fjögur með leyfi forseta en svínarækt einmitt er svona dæmigerð þar sem framleiðslan er komin á örfárra manna hendur og mörgum kann að finnast það skondið en ég held að kb banki sé langstærsti svínabóndi landsins og er í sjálfu sér umhugsunarvert þegar fjármálastofnanir eru árum saman farnar að stunda landbúnaðarframleiðslu fækkun í þeirri grein í framleiðslu svínakjöts og því ærin ástæða til þess að hafa af því áhyggjur út frá öryggissjónarmiði ef við hugsum okkur það ætlum okkur það að að innlend framleiðsla fullnægi innlendri eftirspurn eftir þeirri vöru svínaræktarfélag íslands ályktaði einmitt í mars tvö þúsund og fjögur svohljóðandi framleiðsluöryggi samkeppni og sjálfbær þróun í íslenskum landbúnaði búnaðarþing tvö þúsund og fjögur samþykkir að beina þeim tilmælum til stjórnvalda að skipuð verði nefnd til að kanna umgjörð og starfsskilyrði kjötframleiðslunnar í landinu markmiðið verði að leita leiða til að tryggja eftir því sem unnt er að íslensk kjötframleiðsla verði rekin á forsendum sjálfbærrar þróunar og að framleiðendur og neytendur búi við ákveðið framleiðsluöryggi og lágmarkssamkeppnisskilyrði reynt verði að finna leiðir til að hindra fákeppni í kjötframleiðslu hér á landi áfram segir í erindi svínaræktarfélags íslands sérstaklega verði hugað að eftirfarandi fyrsta að sett verði þak á hámarkshlutdeild hverrar framleiðslueiningar innan sömu framleiðslugreinar í því skyni að ná fram markmiðum um framleiðsluöryggi og til að hindra fákeppni það er athyglisvert

sem er með stóran hluta af framleiðslunni getur það orðið til þess að sú vara getur ekki verið á markaði þarna er því einmitt verið að benda á öryggi neytenda að þessari vöru geti verið ógnað ef hún er komin í of fárra manna hendur í öðru lagi segir í ályktun svínaræktarfélag íslands annars að komið verði á fót sérstöku innra eftirliti með því að vara sé ekki seld langtímum saman undir sannanlegu kostnaðarverði jafnframt verði hugað að breytingum á samkeppnislögum í sama tilgangi þetta atriði höfum við einmitt rætt hér áður á alþingi einmitt það hvaða ógn getur stafað af því að framleiðsla ákveðinnar vöru er komin í hendur mjög fárra aðila þannig að það sé ekki í rauninni nein samkeppni lengur og ekki síst eins og við höfum mátt búa við að bankar og fjármálastofnanir hafa yfirtekið stór bú eins og í svínakjötsframleiðslunni og reyndar líka í kjúklinga og eggjaframleiðslu eru þess dæmi þá hafa bankar og fjármálastofnanir yfirtekið búin rekið þau áfram i samkeppni við bændur sem reka bú sín á rekstrarlegum forsendum þessar viðkomandi fjármálastofnanir eða aðrir slíkir stóraðilar geta leyft sér yfir takmarkaðan tíma að bjóða fram vöruna á undirverði til þess þá að styrkja samkeppnisstöðu sína sem er afar óréttmætt og ætti náttúrlega ekki að vera heimilt og eru skorður við víða erlendis að það megi ekki til lengri tíma vera að undirbjóða vörur sem eru á samkeppnismarkaði að selja þær í lengri tíma undir framleiðslukostnaðarverði eins og við máttum upplifa á kjötmarkaðnum fyrir nokkrum missirum síðan og getur vofað yfir okkur hvenær sem er þegar framleiðslan er komin á örfárra manna hendur í hendur örfárra fyrirtækja sem geta þá leyft sér að dumpa verðinu niður tímabundið til þess að ná markaði

í samþykkt svínaræktarfélags íslands síðan er þar lögð áhersla á að öll kjötframleiðsla í landinu lúti sömu grundvallarskilyrðum varðandi starfsleyfi og að skilyrði verði sett i starfsleyfa bús um að það hafi yfir að ráða nægilega stóru landi til að dreifa á búfjáráburði í samræmi við íslenskar aðstæður þarna er einmitt verið að vitna til gríðarlegs máls varðandi svínabúin og að einhverju leyti líka varðandi kjúklingabúin en fyrst og fremst varðandi svínabúin að þegar þau verða það stór eiga að gilda reglur um það hvernig farið er með mykjuna frá þessum búum og erlendis er krafist að hvert bú hafi yfir að ráða það miklu landi eða samninga um dreifingu á þessum búfjáráburði að engin hætta geti stafað af eða mengun slíka reglur eru ekki til hér og engin eftirfylgni eftir að svo sé þetta er eitt af því sem þeir benda einmitt á að

kveðið er meðal annars á um þessa þætti þetta hefur verið rætt hér áður í þingsölum varðandi svínabúin og dreifingu eða meðferð á úrgangi mykju og öðru frá svínabúunum og mér vitanlega hafa ekki komið neinar viðhlítandi reglur um það né yfirlýsing um að það ástand sé fullnægjandi á þeim búum sem núna eru rekin þetta bendir svínaræktarfélag íslands á varðandi hættuna sem verður við samþjöppun og fákeppni í framleiðslu landbúnaðarvara búnaðarþing árið tvö þúsund og fjögur ályktar einnig þannig beinir því til landbúnaðarráðherra að skipuð verði nefnd til að kanna umgjörð og starfsskilyrði landbúnaðarins markmiðið verði að tryggja eftir því sem unnt er að íslenskir framleiðendur og neytendur búi við ákveðið framleiðsluöryggi sérstaklega verði hugað að eftirfarandi segir í ályktun búnaðarþings frá því í mars tvö þúsund og fjögur fót úr kb fyrstu að sett verði hámarkshlutdeild einstaka framleiðslueininga innan hverrar framleiðslugreinar byggt á öryggis og umhverfissjónarmiðum fyrir neytendur og framleiðendur þetta er viss stefnubreyting sem þarna er ýjað að í ályktun búnaðarþings

fákeppni stærð bús hlutfallsleg stærð bús miðað við heildarframleiðsluna og þörf neytenda geti ógnað öryggi neytenda geti líka ógnað gæðum vörunnar getur líka ógnað umhverfisþáttum framleiðslunnar og þessu þurfi landbúnaðarframleiðslan að huga að en hefur gert mjög takmarkað til þessa það verður að segja því miður herra forseti annað að opinbert eftirlit með búvöruframleiðslu verði samræmt um land allt einnig að skilyrði starfsleyfa verði samræmd í þeim greinum þar sem þeirra er krafist það er þetta með starfsleyfin varðandi það að reka bú að þarna er aftur áréttað hversu veik umgjörð búrekstursins er að það þurfi að setja ákvæði um starfsleyfi þar sem kveðið er á um öryggi og gæði framleiðslunnar og síðan hina ýmsu umhverfisþætti sem verða að vera í lagi til þess að landbúnaðarframleiðslan falli að þeim kröfum sem við gerum við skulum líka vera minnug þess að ísland og íslensk stjórnvöld hafa undirgengist skuldbindingar um að landbúnaðarframleiðslan sem og önnur framleiðsla lúti og sé unnin gerð samkvæmt lögmálum um sjálfbæra þróun þetta höfum við undirskrifað en hérna í þessum ályktunum sem ég er hér að lesa upp er bent mjög rækilega á að það skortir verulega á að sú umgjörð sem er sett landbúnaðarframleiðslunni uppfylli þær reglur og þær kröfur enda líka segir áfram í ályktun búnaðarþings frá tvö þúsund og fjögur þriðja að starfsleyfisskyld bú geti sýnt fram á að þau hafi nægilegt land til dreifingar á búfjáráburði eða að þau geti ráðstafað honum á annan viðunandi hátt í samræmi við íslenskar aðstæður og umhverfissjónarmið þarna áréttar einnig búnaðarþing og tekur undir ályktanir svínaræktarfélags íslands um þessi umhverfisskilyrði sem hvert bú verði að hafa til þess að hafa starfsleyfi aðalfundur landssamtaka sauðfjárbænda sjöunda til áttunda apríl árið tvö þúsund og fimm ályktar einnig um þetta mál með leyfi forseta en þar segir skilyrði fyrir greiðslum úr sauðfjársamningi er að greiðsluþegi hafi fasta búsetu á svæðinu þar sem framleiðslan fer fram segir á ályktun landssamtaka sauðfjárbænda sé sauðfjárbú rekið af lögaðila skal einn af eigendum sem á að lágmarki tuttugu og fimm prósent af félaginu hafa búsetu á svæðinu þar sem framleiðslan fer fram þarna eru landssamtök kalla eftir lögum og reglum til þess að starfa eftir varðandi þessi atriði sem ég hef hér minnst á framleiðsluöryggisatriði búsetuatriði og öryggi gagnvart neytendum og umhverfisatriði búnaðarþing ályktar einnig ítrekað um málið sjötta til tíunda maí árið tvö þúsund og fimm þar stendur í ályktun búnaðarþings búnaðarþing tvö þúsund og fimm beinir því til stjórnar bændasamtaka íslands að skipa starfshóp sem fái það hlutverk að meta hvort setja eigi reglur og þá hvers konar um hámarkshlutdeild framleiðslueininga í beingreiðslum í landbúnaði hópurinn fái enn fremur það hlutverk að meta hvort þörf sé á aðgerðum sem beinast gegn samþjöppun á eignarhaldi bújarða stjórn bændasamtaka íslands leiti eftir því við landssamband kúabænda landssamtök sauðfjárbænda og samband garðyrkjubænda að þau tilnefni einn mann hvert í starfshópinn og að tveir komi frá stjórn bændasamtaka íslands búnaðarþing sem var haldið á síðastliðnum vetri ákveður að setja niður formlegan starfshóp í málið til þess að fara yfir þessi atriði þessa umgjörð hvort setja eigi gengur um hlutfallslegar hámarksstærðir á búum sauðfjárframleiðslu óháð bústærð eða hvort þar eigi að setja einhverjar skorður við ég er þeirrar skoðunar og hef heyrt það hjá fleirum að það ætti að setja ákveðnar skorður beingreiðslur í landbúnaði ættu að miðast við einhverja ákveðna bústærð en trappast síðan niður og hverfa þegar bústærð fer eftir ákveðið mark þannig að það sé ekki ríkið sem sé að styðja að slíkum stórbúrekstur það verði þá að vera innri hagkvæmni sem drífur það áfram en að sjálfsögðu verður að setja öll önnur umhverfisatriði öryggisatriði varðandi framleiðsluna náttúrlega í forgrunn herra forseti það er því alveg augljóst að flestöll samtök bænda vilja að það sé á þessum málum tekið ég hef hér einmitt þá í mínu frumvarp hér lagt til að það verði gert ég legg til hér varðandi til dæmis mjólkurframleiðsluna að þá séu sett mörkin við að einn framleiðandi megi bara eiga eitt prósent af heildargreiðslumarki í mjólkurframleiðslunni það þýðir einhvers staðar í kringum rúmlega eina milljón lítra á bú sem sé sett sem hámark hvort það er stærð sem mönnum finnst ásættanleg eða ekki en eitt er víst að það er mjög brýnt að setja þessi mörk við heyrum nú umræðu um að einstakir aðilar eru að kaupa upp framleiðslurétt bæði í mjólkurframleiðslu og sauðfjárframleiðslu og geta meðal annars fært þá framleiðslu á milli búa sú aðgerð ef hún gengur of langt getur bæði stefnt framleiðsluörygginu í hættu getur stefnt þeim gæðakröfum sem settar eru til mjólkurframleiðslunnar í hættu og einnig getur það líka sett í hættu framleiðsluöryggið og gæðaöryggi á vörunni gagnvart neytendum þessi þrjú atriði tel ég að sé mikilvægt að á sé tekið ýmis önnur atriði sem tengjast þessu væri svo sem vert að ræða það væri vert að ræða hversu rétt þróun það sé að fyrirtæki eða einstaklingar kaupi upp jarðir og safni framleiðslurétti til dæmis ef sami aðili er kominn með verulega stóran hluta af framleiðslurétti í mjólk þá ekki aðeins er hann búinn að geta haft áhrif á þetta framleiðsluöryggi heldur einnig líka afurðastöðvar bænda eins og mjólkurstöðvarnar efnuð fyrirtæki og sterk og hafa mjög sterka eiginfjárstöðu þannig geta einstaklingar ef þeir komast yfir stóran hlut af mjólkurframleiðslunni aukið sinn rétt inni í eru fyrirtæki og farið síðan að krefja og kalla eftir arði eða gera hærri arðsemiskröfur og óska eftir útgreiðslu á arði ég ætla þó ekki að gera þetta að aðalumtalsefni hér heldur eins og ég hef gert hér það sem lýtur að öryggi bæði gagnvart framleiðendum gagnvart neytendum gagnvart vörunni að hún sé framleidd hér í landinu og einnig líka að hún sé framleidd í sátt við umhverfið samkvæmt lögmálum um sjálfbæra þróun sem íslensk stjórnvöld hafa undirgengist frú forseti þingflokkur vinstri hreyfignarinanr græns framboðs hefur einmitt flutt tillögu hér í þinginu varðandi landbúnaðinn sem lúta að þessum þáttum málsins ég nefni hér tillögu sem við fluttum hér um nýjan grundvöll búvöruframleiðslunnar og stuðning við byggð í sveitum þar sem einmitt er farið inn á það að ríkið og samfélagið standi að öðrum stuðningsaðgerðum við atvinnulíf og búsetu í sveitum en magntengdum greiðslum en þetta er það frumvarp sem ég hér legg fram frú forseti að það þurfi að marka þessum framleiðslugreinum í landbúnaði ákveðinn sess ákveðinn ramma þar sem hagsmunir neytenda og þjóðarinnar eru hafðir í fyrirrúmi að lokinni umræðu hér frú forseti óska ég eftir að þessu frumvarpi mínu verði vísað til